O mass media independentă trebuie să fie imparțială și obiectivă, să respecte viața privată a oamenilor și să facă diferența între fapte și opinii atunci când informează. De aceea salut prevederile raportului, conform cărora ar trebui elaborate standarde profesionale și coduri etice la nivel național. Ultimul raport MCV constată presiunile pe care o parte a mass mediei le face asupra actului de justiție în România. De aceea aș dori să solicit autorităților din România să elaboreze un cod de conduită, așa cum recomandă ultimul raport MCV. De asemenea, trebuie garantată independența organismelor de supraveghere naționale. Astfel va crește calitatea actului jurnalistic, iar cetățenii vor fi mai corect informați.